Preto je, myslím si, dôležité posilniť ich kapacity a koordinovane rekonštruovať súvisiacu dopravnú infraštruktúru pozdĺž pobrežia, ako aj smerom do vnútrozemia.

Preto považujem z hospodárskeho hľadiska za veľmi dôležité dosiahnuť istú previazanosť aj medzi európskymi koncepčnými dokumentmi, stratégiou pre oblasť Čierneho mora a Dunajskou stratégiou. Charakter rozvoja Podunajska sa totiž výrazne premieta aj do rozvoja Dunajskej delty a celého západného pobrežia Čierneho mora.